Chciałbym wyrazić poparcie dla apelu o zwiększenie budżetu wspólnotowego w obliczu nowych obowiązków stojących przed Parlamentem po wejściu w życie traktatu lizbońskiego.

Europa wciąż przegrywa wyścig technologiczny z USA, Japonią czy innymi nowymi potęgami świata. Z pewnością można to jednak zmienić, ale to wymaga znacznych nakładów. W ramach walki z ubóstwem powinniśmy finansować takie programy jak bezpłatna dystrybucja żywności wśród najbiedniejszych. Trzeba rozwijać takie akcje jak szklanka mleka czy owoce w szkole. Nie możemy tolerować niedożywienia wśród dzieci i młodzieży, jeśli tak dużo mówimy o edukacji czy o gospodarce opartej na wiedzy.

z tym już teraz, na etapie prac budżetowych, należy uwzględnić wydatki, które tę strategię będą implikować. Aby odniosła ona sukces potrzeba większych nakładów na spójność w wymiarze regionalnym, europejskim, na promocję zatrudnienia oraz zwalczanie następstw kryzysu.